Mais enfin, oserais je rappeler qu'au mois de juillet, ce Parlement a voté une résolution bien plus ambitieuse que le texte que vous présentez aujourd'hui mais tel n'est pas l'objet de mon propos. Je souhaiterais simplement attirer l'attention, ce soir, sur ceux grâce à qui nous avons pu et nous pouvons avoir ce débat aujourd'hui. Je voudrais qu'il soit rendu hommage à ceux qui, en dépit des risques qu'ils encourent et des poursuites dont ils font l'objet, participent à la défense de l'intérêt public je pense aux lanceurs d'alerte.

Pourquoi faut il attendre que de simples citoyens dénoncent des faits que tout le monde connaît pour que la Commission veuille enfin agir sur la transparence fiscale?